Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen!

Es gibt eigentlich nur einen Punkt, den wir dringend ändern müssen morgen, das ist die Formulierung zum carbon leakage

Der Ausschuss hat leider beschlossen, dass die Kommission die Carbon leakage Liste ändern soll. Wir haben einen Änderungsantrag eingereicht, Änderungsantrag 9, der besagt, wir brauchen Planungssicherheit, und solange wir kein internationales Abkommen haben, muss die Carbon leakage Liste bestehen bleiben, damit diejenigen, die hohe Standards erfüllen, nicht aus Europa vertrieben werden. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich persönlich bin für drei verbindliche Ziele.

Wir müssen eine neue Priorität legen auf Energieeffizienz. Dieses Ziel haben wir in der Vergangenheit immer ein bisschen vernachlässigt. Das sollten wir jetzt in den Vordergrund stellen, denn damit können wir Kosten reduzieren und die Ziele günstiger erreichen. Am Schluss bitte ich noch eindringlich um Zustimmung zu Änderungsantrag 4. Denn da bin ich wirklich böse auf die Kommission.

Das muss auch für diesen Bericht gelten, egal was wir inhaltlich meinen.